Spoštovani! Jaz se bom danes v stališču poslanske skupine Slovenske demokratske stranke osredotočil na reorganizacijo centrov za socialno delo, ker mislim, da bo to danes rdeča nit, današnje razprave. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke od začetka projekta reorganizacije centrov za socialno delo opozarjamo, da sta pristop in priprava reorganizacije popolnoma zgrešena. Gre namreč za dodatno birokratizacijo delovanja centrov, ki nima popolnoma nič skupnega z osnovno usmeritvijo delovanja centrov, in to je delo z ljudmi, torej tistimi, ki potrebujejo pomoč. Kot smo že velikokrat povedali je reorganizacija centrov za socialno delo pod vodstvom ministrice za delo v prejšnjem mandatu Anje Kopač Mrak, ki je sedaj zaposlena v kabinetu predsednika vlade Marjana Šarca populističen ukrep brez vsebine. Najboljši dokaz temu je stanje, v katerem so se znašli ljudje, ki so pričakovali, da bodo njihove vloge za letne pravice, otroški dodatki, subvencije vrtca, državne štipendije, pravočasno rešene. To se ni zgodilo. Reševanje mnogih od teh vlog je še vedno v postopku. Torej ljudje še vedno čakajo na njihovo rešitev. Že same zamude pri reševanju vlog so povzročile večmesečne negativne posledice za ravno te socialno najšibkejše, ki so, si morali prihodke zagotoviti drugje, če so si jih sploh lahko. To je povsem nesprejemljivo in nedopustno. Predsednik vlade Marjan Šarec pa lahko pa pa pa tako nesposobno prejšnjo ministrico Anjo Kopač Mrak za nagrado zaposli v svojem kabinetu. Najmanj, kar v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke pričakujemo, je, da predsednik vlade Anjo Kopač Mrak nemudoma razreši iz svojega kabineta. če se to ne bo zgodilo, potem je jasno, da je cilj vlade za vsako ceno ostati na oblasti ne glede na ceno, ki jo plačujejo naše državljanke, in državljani. Prav tako je po naši oceni in seveda po oceni strokovnjakov na področju sociale premalo zaposlenih strokovnjakov, da bi lahko sledili reorganizaciji. Zaposlene se izčrpava, psihično uničuje, ni prepotrebne tehnične opreme, da bi, program, Krpan lahko zaživel. Prestari računalniki, zastarela programska oprema in tako dalje. Na to opozarjajo tudi podjetje, ki je izdelalo, je, izdelalo in podpira program Krpan, to je podjetje Unistar. Ker je bilo na ljubljanskem regijskem centru za socialno delo v začetku septembra dva osemnajst, nerešenih več tisoč odločb za letne pravice, so posamezne vloge razdelili po lokalnih centrih po vsej Sloveniji in jih v škatlah razvozili po Sloveniji. Kot prvo, lokalni centri niso pristojni za reševanje letnih pravic, kot drugo pa vlagatelji vlog, vloge niso bili seznanjeni s tem, kdo in kje se njihove, kdo in kje se njihove vloge rešujejo. Veliko informacij, da je v ljubljanskem, regijskem centru za socialno delo nerešenih samo tisoč vlog letnih pravic in da bodo vse do konca februarja rešene. Ne pove se pa, da je bilo v ljubljanskem regijskem centru za socialno delo oddanih še šest tisoč petsto vlog v mesecu decembru dva osemnajst, od katerih je rešenih po moji oceni do vse do tega trenutka zelo malo. Gre za očitno zavajanje, kajti s šestnajstimi zaposlenimi, od katerih so nekateri še celo na bolniški, je do konca februarja rešiti tako število vlog čista utopija. Ko govorimo o uvedbi novega informacijskega sistema Krpan, je po zbranih podatkih jasno, da ni kompatibilen z obstoječim informacijskim sistemom centrov za socialno delo. Kar za zaposlene pomeni dvojno vnašanje podatkov in posledično še večjo obremenjenost že preobremenjenih zaposlenih in še večje zaostanke pri izdaji odločb. Če sklenem, posledice reorganizacije centrov za socialno delo so katastrofalne, sistem socialnih pravic ne deluje in se vse bolj oddaljuje od temeljnega socialnega strokovnega dela in od potreb ljudi, zaradi katerih je ta sistem sploh ustanovljen. Zaposlene na centru za socialno delo pa spreminja v mezdne delavce, ki morajo izpolnjevati norme, vse manj pa v delavce, ki strokovno in s srcem opravljajo svoje delo. Problematika reorganizacije se seveda odraža tudi v organizaciji tako imenovane terenske mreže, ki je bila postavljena kot ena glavnih pridobitev reorganizacije. Ministrica v svojem odgovoru meni, da bi o konkretnih rezultatih reorganizacije terenskih služb v tem trenutku še težko govoriti, ker je pretekel le kratek čas za ... torej že kratek čas po izvedbeni reorganizaciji. Podobno je bilo tudi pri digitalizaciji, saj se je tudi tam o, ukrepalo prepozno in so socialne odločbe zamujale za, za več mesecev. Naloga ministrstva je, da stanje na svojem resorju spreminja in odpravlja težave oziroma jih preprečuje. To velja še toliko bolj v primeru, ki se ga moramo ki se ga mora sedanja ministrica zavedati, saj je prevzela projekt reorganizacije prejšnje ministrice, doktor Anje Kopač Mrak, ki je bil slabo zastavljen, nedodelan in so na pomanjkljivosti projekta že dalj časa opozarjali strokovnjaki s področja socialnega dela in tudi socialne delavke in delavci sami. Zato smo v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke prepričani, da je bilo ustno poslansko vprašanje na temo reorganizacije centrov za socialno delo še kako upravičeno. Zaradi nepremišljenega, neučinkovitega in nestrokovnega pristopa k reorganizaciji centrov za socialno delo, je treba pristojne, poklicati na odgovornost. Najmanj, kar se mora zgoditi, je to, da predsednik vlade Marjan Šarec iz svojega kabineta odslovi, doktor Anjo Kopač Mrak. Izvesti je potrebno revizijo opravljenega dela Mrakove, ki mora prevzeti ne samo politično, ampak tudi odškodninsko odgovornost za stanje, ki ga je povzročila s svojimi, svojimi odločitvami kot ministrica za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Od sedanje ministrice pa pričakujemo, da v najkrajšem možnem času odpravi anomalije na poti do izpeljave reorganizacije na način, ki bo prilagojen uporabnikom socialnih storitev in seveda tudi zaposlenim strokovnim delavcem na centrih za socialno delo, da bo v službi ljudi, ne birokracije. Torej, da bodo zaposleni na centrih za socialno delo lahko izvajali svoje primarno nalogo, za katero so, bili ustanovljeni.